C'est parce que nous aurons des réponses que nous aurons la paix dans le monde et en Europe.

Et, à l'occasion de ce forum, comme l'a rappelé notre collègue Rivasi, trop de préoccupations purement commerciales sont au cœur de la discussion qui s'est engagée ces derniers jours à Marseille. Une question pourquoi n'y a t il pas de cohérence entre la gestion de l'eau et les ressources liées à l'eau, d'une part, et la politique agricole commune, d'autre part?